Der Abgeordnete befasst sich mit dem Thema der erneuerbaren Energien, und was tun wir, um unseren gemeinsamen Zielen näherzukommen? Wir haben seit drei Jahren durch den Europäischen Rat ambitionierte Klimaziele festgelegt bekommen.

Jeder EU Mitgliedstaat muss damit seine Möglichkeiten nutzen und einen eigenen Teil verbindlich erbringen. Wenn man diese 20 nimmt und auf die Sektoren verteilt, also Transport, Wärme, Heizung, Strom und anderes, Industrie, Landwirtschaft, dann kommt dem Bereich der Elektrizität, d.

der Stromgewinnung, die wichtigste Bedeutung zu. Um die 20 im Gesamtendenergieverbrauch zu erreichen, brauchen wir im Bereich der Stromumwandlung in etwa bis zu 35 aus erneuerbaren Energien. Wenn dies effizient geschehen soll, und auch der Preis, der Kostenfaktor für den Verbraucher verträglich sein soll, dann müssen wir beste Standorte arbeitsteilig nutzen. Jeder Mitgliedstaat hat andere Stärken und Schwächen, die zu nutzen sind Wind aus der Nordsee, Sonne aus dem südlichen Teil der Europäischen Union, Biogas im ländlichen Raum. Klar ist, damit brauchen wir, um die Versorgungssicherheit zu stärken, einen deutlichen Ausbau in Qualität und Kapazität unserer Infrastruktur, unserer Transportnetze und auch der Speichermöglichkeiten. Diesem Punkt hat die Kommission vor wenigen Tagen Rechnung getragen.

In wenigen Tagen, am 5. Dezember dieses Jahres, läuft die Umsetzungsfrist ab und die Kommission wird die Implementierung der Richtlinie verfolgen, um sicherzustellen, dass geeignete Anreize geschaffen und Fördermaßnahmen ergriffen werden, um die Ziele, die verbindlich eingegangen sind, auch zu realisieren. Dabei sollten sich die Mitgliedstaaten darauf konzentrieren, wie sie für sich optimale Rahmenbedingungen für die Nutzung von erneuerbaren Energien schaffen können. Die Richtlinie der Europäischen Union fordert dabei unter anderem von den Mitgliedstaaten einmal einen nationalen Aktionsplan, in dem die Maßnahmen dargelegt und die nationalen Zielvorgaben auch konkret und verbindlich sind, und dies aufgeteilt nach Sektoren wie Transport, Wärme, Stromumwandlung, Industrie. Dann geht es um den Abbau administrativer Hemmnisse zugunsten der erneuerbaren Energien.

40 Prozent unseres Endenergieverbrauchs finden im Gebäudebereich bei den Gebäuden für Industrie, Dienstleistungen und privates Wohnen statt.

Es geht um die Verteilnetze und die Übertragungsnetze, die für die weitere Entwicklung und den Zuwachs der erneuerbaren Energien vorbereitet sein müssen und die einen prioritären Zugang für erneuerbare Energie gewährleisten müssen.

Sie können frei entscheiden, auf welche erneuerbaren Energien sie bei der Realisierung ihrer verbindlichen Ziele setzen. Und wir, die Kommission, fördern mit Mitteln aus dem

Dann hat die Kommission Mittel aus dem europäischen Konjunkturprogramm in diesen Jahren für drei Jahre speziell für konkrete erneuerbare Energieprojekte, namentlich für die Entwicklung von Off shore Windenergie bereitgestellt. Ich möchte mit Blick auf die neuen Mitgliedstaaten betonen, dass auch unsere Kohäsionsprogramme und Finanzmittel zur Förderung erneuerbarer Energien abrufbar sind. Erneuerbare Energien genießen in unserer Energie und Klimaschutzpolitik, aber auch zur Verminderung der Abhängigkeit von Importen fossiler Energien hohe Priorität. Nur mit gemeinsamer Anstrengung wird es uns gelingen, unsere ambitionierten Klimaziele zu erreichen und auch die Wettbewerbsfähigkeit Europas zu stärken. Dabei zähle ich auf eine enge Partnerschaft mit unseren Mitgliedstaaten bei der Nutzung der jeweils unterschiedlichen Energieressourcen.